Bohužiaľ, boli to predseda Európskej rady a predseda Komisie, ktorí pri príležitosti Chávezovho úmrtia vyzdvihli sociálny rozvoj Venezuely. Po 14 rokoch vlády socializmu, ekonomika Venezuely kolabuje a spoločnosť čelí vlne sociálnych nepokojov, ktoré vláda kruto potláča alebo minimálne toleruje stupňujúce sa násilie.